Nu a defăimat nimeni România, eu nu am făcut o în intervenția mea. Am spus clar și răspicat că există o problemă de imagine a României, astăzi, datorată actualei guvernări, care are o retorică greșită față de Uniunea Europeană, care face lucruri greșite, în primul rând în justiție, dar și în economie, în ciuda unei creșteri economice. Această creștere este risipită pe anumite cheltuieli care nu vor aduce o plusvaloare.

România are dreptul să intre în Schengen și va intra, în ciuda iresponsabilității actualei guvernări.